Ich gebe sie nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen vieler Kollegen, die die ganze Zeit hier waren und diese Debatte verfolgt haben, ab. Ich habe mich in meiner Zeit im Europäischen Parlament selten so schlecht behandelt gefühlt wie heute im Zusammenspiel zwischen Ihnen und Herrn Barroso. Das will ich Ihnen jetzt ganz klar sagen. Sie, Herr Kommissionspräsident, erzählen uns Die Initiativen, die ich ergreifen kann, die eine überwältigende Mehrheit in diesem Haus haben, scheitern, weil die Mitgliedstaaten sie zurückweisen. Da gebe ich Ihnen jetzt einen Rat Legen Sie sie als legislative Entwürfe auf den Tisch! Dann bekommen Sie eine Mehrheit in diesem Haus, und der Rat kann sich nicht mehr dahinter verschanzen. Aber verschanzen Sie sich nicht mehr hinter dem Rat!

Hier versucht ein Ratsvorsitzender, den Lissabon Vertrag in sein Gegenteil zu verkehren. Das Ergebnis des Lissabon Vertrags ist nämlich, dass der Rat der Staats und Regierungschefs immer mehr an sich zieht, gleichzeitig aber sagt Wir entscheiden auf der Einstimmigkeitsgrundlage.

Sie missinterpretieren den Lissabon Vertrag! Deshalb ist es allerhöchste Zeit, dass das Europäische Parlament das Heft in die Hand nimmt und die Gemeinschaftsmethode selbst verteidigt!